Je jednoduchšie alibisticky povedať aby sa Amerika a jej prezident, ktorý si plní svoj predvolebný sľub, v ktorom ho, mimochodom, mnohí poprední politici verejne podporili, aby sa sám s týmto veľkým a opovrhovaným problémom vysporiadal.

Teroristi predsa ohrozovali a zabíjali aj v Európskej únii a naďalej ohrozujú celý svet, ktorého je Európska únia neoddeliteľnou súčasťou. Už sme zabudli na londýnske metro, na Nemecko, Holandsko, Španielsko a na desiatky zmarených teroristických pokusov?

Naša pozornosť by sa skôr v tomto štádiu mala zamerať najmä na prevenciu a eliminovanie negatívnych vplyvov na tieto osoby, vyvinúť maximálne úsilie a pomoc pre týchto ľudí pri ich sociálnej reintegrácii, aby sa vrátili späť do bežného života a začali riadny občiansky život so svojimi rodinami.